Ich möchte mich zum Entwicklungsfonds äußern, und ich bin zuversichtlich, dass wir zu diesem Bereich nicht nur im Ausschuss, sondern auch im Plenum eine einheitliche Meinung finden. Diese Debatte das ist sicherlich auch wichtig zu erwähnen findet unter besonderen Vorzeichen statt, unter dem Vorzeichen einer harten Zeit der Wirtschafts und Finanzkrise innerhalb der Europäischen Union und im Grunde ja auch weltweit. Schon deshalb ist die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auch auf unsere Debatte hier zur Entlastung und zur Prüfung des Haushalts gerichtet. Denn wir wollen ja eigentlich alle, dass der Haushalt korrekt ausgeführt wird, sinnvoll und vor allen Dingen das sage ich besonders bei dem EDF auch nachhaltig. Der EDF ist unser wichtigstes Instrument zur Armutsminderung, also im ureigensten Interesse der Europäischen Union, um Kriege zu verhindern und auch den Menschen eine Zukunftsperspektive zu geben.

Allerdings auch erst, nachdem unsere Änderungsanträge angenommen worden sind und der Bericht eine etwas andere Richtung bekommen hat, denn sinnvolle und notwendige Kritik ist richtig.